Poštovani predsjedavajući, najvažnija nova odredba promjene Zakonika o vizama jest povezivanje izdavanja viza sa suradnjom na ponovnom prihvatu. U tom smislu svesrdno pozdravljam kreiranje mehanizama koji će Europskoj uniji omogućiti to da politiku viza koristi kako bi treće zemlje potaknula da surađuju u segmentu ponovnog prihvata. Komisija je napokon odlučila uvažiti činjenicu da vizna politika ima važnu ulogu u mogućnosti boljeg utjecaja na treće zemlje u smislu ponovnog prihvata nezakonitih migranata. Iako je ovo mali korak u pozitivnom smjeru, svakako ga pozdravljam, s nadom da će novi parlamentarni saziv i Europska komisija u novom mandatu viznu politiku i politiku migracija prilagoditi novoj političkoj realnosti.